Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo all'ennesimo atto di quella che anche la nostra relatrice, l'onorevole Delvaux, non ha esitato a definire come controversa riforma della Corte di giustizia. Lo scorso ottobre questo Parlamento ha inopportunamente avallato la duplicazione del numero dei giudici del Tribunale di prima istanza, passando così da 28 a 56. Adesso il Parlamento si accinge ad approvare l'abolizione del Tribunale della funzione pubblica, una decisione i cui profili di costituzionalità sono stati messi in dubbio da illustri giuristi, tra cui docenti universitari e giudici dello stesso Tribunale di prima istanza. Voglio dirlo chiaramente oltre allo spreco di risorse pubbliche, oltre alle considerazioni negative in merito agli effetti della riforma, ci sembra molto discutibile che nel potere del legislatore dell'Unione di creare nuovi tribunali sia altresì compreso il potere di procedere alla loro soppressione, in tal modo modificando un'architettura giudiziaria avente senz'altro carattere costituzionale che figuri scritta nei trattati istitutivi.